Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, au nom de la raison et du droit, les institutions européennes ne peuvent laisser détruire ces centaines de maisons et d'équipements publics en Palestine. D'une part, elles ne doivent pas accepter ce qui est illégal, c'est à dire l'annexion territoriale et la colonisation, et, d'autre part, le droit humanitaire interdit de priver des milliers de Palestiniens, dont des milliers d'enfants, de leur maison.

Même en Israël, dans la société et jusque dans l'armée, aujourd'hui, on s'inquiète désormais ouvertement des abominables exactions du gouvernement. Il nous faut donc prendre nos responsabilités et faire payer les destructions par l'État israélien. Le viol permanent du droit international, de la démocratie et de l'article 2 de l'accord d'association UE Israël doit nous conduire à suspendre cet accord tant que l'État d'Israël ne respecte pas le droit commun international. Il faut donc maintenant passer d'urgence aux actes.